Io mi sono limitato a comunicare una decisione della commissione giuridica oggi l'onorevole Le Pen è coperta dall'immunità del sistema francese.